Monsieur le Président, il y a un peu plus d'un an, effectivement, nous adoptions un texte sur les activités illégales de la CIA sur le territoire de l'Union européenne. Il a constitué un jalon crucial dans la détermination des responsabilités dans ce fameux et sinistre programme de la CIA sur notre territoire. Il contenait des recommandations claires et concrètes. Un an après ce vote et de nombreux rapports, entre autres, du Conseil de l'Europe, il était donc important de faire le point, et je voudrais remercier, à mon tour, Hélène Flautre pour sa ténacité.

La plupart des recommandations n'ont pas été suivies même les enquêtes judiciaires, pourtant lacunaires pour la plupart, n'ont quasiment pas progressé. Oui, pourtant, de nouvelles informations viennent sans cesse étayer les faits. J'appelle cela des dysfonctionnements judiciaires dix ans après les faits. Cette inertie est purement scandaleuse. Certains, ici, veulent même revenir en arrière et se contenter de généraliser. Les raisons m'échappent. Notre ligne de conduite pour la résolution qui sera soumise au vote de demain sera la même qu'en 2012 nous en tenir aux faits pour que chacun prenne ses responsabilités et que les victimes vous l'avez dit, Madame la Commissaire obtiennent enfin réparation. Les violations des droits de l'homme sont toujours intolérables, y compris et notamment quand ce sont les États qui sont en cause. Monsieur le Ministre, s'il vous plaît, considérons nous majoritairement dans cette enceinte que le respect des citoyens, des droits des citoyens nous concerne?

La lutte contre le terrorisme ne doit effectivement jamais justifier certaines libertés prises avec les droits de l'homme. Il y a besoin de vérité et de justice et, s'il y a des dérapages, ils doivent être reconnus et sanctionnés afin d'éviter les répétitions de tels actes.